Signora Presidente, onorevoli colleghi, la ONG Movimiento Migrante Mesoamericano ha dichiarato che il 70 dei migranti provenienti dall'America centrale, quando attraversano il Messico per raggiungere gli Stati Uniti, subiscono stupri e violenze. Il corpo umano viene utilizzato come mezzo di scambio da offrire a poliziotti di frontiera senza scrupoli. Qualsiasi cosa pur di scappare dalla fame, dalla violenza, dalla corruzione di cui sono impregnati i paesi come l'Honduras e il Guatemala.

Avvistando l'ondata di disperazione, Trump ha pensato bene di armare la frontiera, poco importa che siano state proprio le sue politiche nei confronti del resto del continente ad aggravare la situazione. Ricordo il taglio del 40 dei fondi destinati all'Honduras, al Guatemala e al Salvador, che ha fatto diminuire le opportunità economiche rendendo i cittadini ancora più vulnerabili. Anche l'eliminazione dei permessi di lavoro temporaneo negli Stati Uniti per salvadoregni e honduregni ha contribuito all'impoverimento di quei paesi, riducendo le rimesse. Insomma, tutto il contrario di quello che servirebbe. Servono politiche sensate che dovrebbero prevedere un aumento della cooperazione tra i paesi del Nord e del Sud dell'America.